Zgadzam się z tym, co mówił pan poseł Goerens nie wszystko jest optymalne, nie wszystko jest dobre.

2 rezolucji, gdzie apelujemy o większy udział i zaangażowanie posłów do Parlamentu Europejskiego w posiedzenia i działalność Zgromadzenia, bo skoro mamy zmieniać coś na lepsze, musimy zacząć zmieniać od siebie.

Wydaje się, że jedynym sposobem na zwiększenie naszego zaangażowania jest lepsza korelacja z kalendarzem prac Parlamentu i mamy nadzieję, że w przyszłości tak się stanie.

18. Dostrzegamy to, że w Kinszasie nie mówiliśmy wystarczająco dużo o przemocy we wschodnim Kongu, więc elementy mniej pozytywne też znalazły się w tym tekście. A jednak bardzo się cieszę, że pozytywnych elementów jest więcej, bo dzięki temu można optymistycznie patrzeć w przyszłość i mam nadzieję, że to właśnie te pozytywne elementy będą decydowały o dalszej działalności Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego.